Zgadzam się z wezwaniem do ściślejszej współpracy administracyjnej pomiędzy poszczególnymi instytucjami na szczeblu krajowym i unijnym w celu ułatwiania wdrażania unijnych przepisów prawa, ograniczenia pracy na czarno czy właśnie fałszywego samozatrudnienia. Ponadto sprawozdanie zwraca uwagę państw członkowskich na to, że w stosunku do pracowników migrujących pochodzących z Unii Europejskiej pracujących w innym państwie członkowskim nie można stosować dyskryminujących zasad związanych z ochroną socjalną. Dokument porusza ważną kwestię fałszywego samozatrudnienia, które realnie staje się w Europie rosnącym problemem i który ciężko jednoznacznie rozwiązać na poziomie unijnym ze względu na niemalże wyłączne kompetencje państw członkowskich w tym zakresie. Brak jakichkolwiek działań doprowadzi jednak do zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym i do naruszenia praw pracowników socjalnych.